Tisztelt Reding asszony, kedves képviselőtársaim! A teljes létbizonytalanságba került magyar állampolgárok segélykiáltását tolmácsolom. Már az Európai Parlament három állásfoglalásában figyelmeztette a magyar kormányt, az továbbra sem hajlandó tiszteletben tartani az alapvető emberi és szociális jogokat. Éppen egy évvel ezelőtt jelentette be a magyar kormány a rokkantnyugdíjak jogosultsági szabályainak felülvizsgálatát. Felhívom Reding asszony figyelmét arra, hogy a korábban rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rendszeres szociális járadékban részesülők támogatását olyan juttatássá alakították át, amely csökkenthető, sőt megszüntethető. Ezzel a magyar kormány ismét visszamenőleges hatállyal vont meg olyan jogosultságot magyar állampolgároknak egy csoportjától, amely szerzett jog volt. A kormány egypárti alkotmányát korábban azzal dicsérte, hogy az garantálja a fogyatékkal élők jogait.